Ook in Brussel moet elke publieke euro driemaal worden omgedraaid voordat hij wordt uitgegeven. Toch moet investeren in ontwikkelingslanden en ik spreek hier voor de Commissie ontwikkelingszaken een prioriteit blijven. Duurzame groei van de arme landen biedt kansen aan mensen die ze nu nog niet hebben. Maar ook is hun ontwikkeling een deel van de uitweg uit onze crisis. Ontwikkelingslanden zijn een markt, een snelgroeiende markt. Europa zal alleen het geld wel slimmer moeten inzetten, zoals met een mix van subsidies en leningen voor steun aan microfinanciering. Betere toegang in arme landen tot financiële diensten zorgt ervoor dat mensen ook daar hun ambities kunnen realiseren. We moeten het budget voor ontwikkelingsbeleid beschermen, hoe lastig dat ook is.